Ringrazio quest'Aula per la forza e la tenacia nel portare avanti per anni una battaglia giusta. Mi auguro che gli Stati membri applichino le norme concordate in modo serio e diligente. Posso confermare, credo a nome di tutti voi, che il Parlamento europeo vigilerà affinché da oggi tutti possano davvero godere di questo beneficio.